meni je najbolj všeč film Titanik. Ima tako zanimivo ljubezensko zgodbo, všeč so mi bili tudi igralci. Pa še bilo je posneto po resnični zgodbi. Zgodba se odvija leta tisoč devetsto dvanajst, ko Titanik odpluje na prvo plovbo. V zgodbi igra Rose, potem njena starša in zaročenec in vsi so kupili vozovnico za prvi razred. potem je tu še Jack in njegov prijatelj, onadva sta si vozovnico priigrala. Bila sta pa zelo revna. Potem v zgodbi spremljamo Rosino nezadovoljstvo, bila je nezadovoljna, ker so jo starši kontrolirali, in nesrečna v svojem življenju. Nato pa je na tej ladji spoznala Jacka in se takoj vanj zaljubila. Všeč ji je bila njegova sproščenost, spontanost, in zato je bila Rose, vanj noro zaljubljena in tudi seveda Jack vanjo. potem po vseh ljubezenskih pripetljajih in zgodbah pa se potem Titanik zadene v ledeno goro, to je bila grozna katastrofa, ladja se je potopila. Imeli so premalo rešilnih jopičev, zelo malo ljudi se je uspelo rešiti. In na koncu potem Rose preživi, Jack pa zmrzne, tako da je bila potem kar tak žalosten konec za to ljubezensko zgodbo. Ja, meni je zelo všeč na slovenski obali Strunjan. Všeč mi je zato, ker ni daleč in je relativno kratka vožnja. Všeč mi je zato, ker je tam morje in rada plavam in ob vikendih se s svojim partnerjem rada zapeljem tja. Ja, znamenitosti tega kraja so na primer cerkev Svete Marije od prikazanja, stoji tam na hribčku, potem Krajinski park Strunjan, zelo lepa narava, se zelo rada tam sprehajam. Potem pa imajo tam tudi, praznik kakija, tudi izredno zanimivo. Pa na hribčku stoji tudi strunjanski križ s pogledom na Strunjanski zaliv oziroma Mesečev zaliv. Ja, do tja pridem tako, da v Krtini zavijem na avtocesto v smeri Ljubljane, nato se po ljubljanski obvoznici peljem naprej in zavijem na avtocesto proti Kopru. Po eni uri vožnje po tej avtocesti pridem do izvoza Strunjan in prispem na cilj. Ja, meni je zelo všeč poklic vzgojitelja predšolskih otrok. Tudi sama sem izbrala ta poklic in ga v bistvu zelo rada opravljam. Rada imam delo z otroki, potem sem tudi rada ustvarjalna, igram na kitaro in otroci imajo zelo radi to. Otroke tudi spodbujam seveda k razvoju njihovih spretnosti, sposobnosti in preko raznih dejavnosti, vsi skupaj uživamo in se razvijajo otroci. Ja, vzgojitelji predšolskih otrok načrtujejo letni delovni načrt oddelka, to na začetku šolskega leta. Potem, izvajajo vzgojo in varstvo otrok v času, ko so seveda njihovi starši na delu. Drugače pa tudi skrbijo za dobro počutje otrok, izvajajo takšne razne zanimive dejavnosti, ob katerih pa se otroci potem urijo v svojih spretnostih in sposobnostih. Meni so zelo všeč puranji zrezki v smetanovi omaki. Všeč mi je okus, omaka, pa zrezki so seveda sočni. Jaz to jed pripravim tako, da na kuhalnik pristavim ponev, v kateri segrejem olje. Zrezke potem položim na segreto olje in jih popečem na eni strani toliko časa, da dobijo tako lepo zlatorjavo barvo. Zrezke potem obrnem in popečem še na drugi strani. Potem jih iz ponve preložim v posodo, potem jo seveda pokrijem, zato da zadrži toploto. Potem pa je treba še pripraviti omako. Na kuhalnik pristavim kozico s kislo smetano. Počakam, da se ta smetana segreje, nato pa ji dodam dva zavitka mehkega, takšnega mazavega sira. Potem premešam, dodam še malo vode, ponovno premešam in kuham na zmernem ognju približno dve minuti. Potem pripravim še drobnjak tako, da ga operem in grobo sesekljam. Drobnjak potem primešam v omako, ki jo po okusu solim, in ko se pa sir raztopi, omako takoj odstavim iz ognja. Ja, meni je zelo všeč, Ronja, razbojniška hči. To knjigo sem sicer brala v najstništvu, všeč mi je bila pa res, neverjetno všeč zaradi napete pustolovske zgodbe. Prebrala sem jo večkrat. Zgodba govori o deklici Ronji, ki se je rodila na nevihtno noč v razbojniškem gradu. V tej noči je bilo zanimivo to, da je strela udarila v grad in ga razdelila na dva dela. Deklica je potem živela med dvanajstimi razbojniki in je bila očetova ljubljenka. Zelo rada je odkrivala gozd, vse skrivnosti gozda. V tem gozdu so nastopale tudi nadnaravne sile, nenavadne živali. Spomnim se, da so bili tudi škrati. Zgodbi so dodali tak zanimivo skrivnosten pečat. V njihov grad se je pa potem na severno stran vselila sovražna tolpa, njim pa se je rodil deček Birk. Potem je bila zgodba taka zanimiva, pustolovska, otroka sta se spoprijateljila. Sledile so zanimive pustolovščine. Starši pa seveda niso odobravali njunega prijateljstva, zato sta se otroka odselila v medvedjo jamo. Na koncu pa po vseh teh zapletih, sovraštvu, pa je zmagalo prijateljstvo in obe tolpi sta se spoprijateljili ravno zaradi otrok. In ima zgodba tak lep zaključek. Najbolj so mi ostale v spominu poplave. Ko sem se kot deklica peljala po cesti proti Krtini, in graben je okrog ceste, na obeh straneh pa so bili travniki pod vodo. To je bil kar tak žalosten in nenavaden prizor, saj je bilo vse okrog mene je bila sama rjava voda. Meni je najbolj uporabno orodje se mi zdi izvijač. Sploh ko delam v vrtcu, vedno je treba priviti kakšen vijak pri omari, kar naprej se kaj ruka. Je treba potem to popraviti in mi je to najbolj priročno. Ja, meni je najbolj všeč jesen ravno zaradi te barvitosti narave. Všeč mi je ta barvna pestrost v naravi, narava name deluje pomirjajoče, vonj po jeseni je lep, in po gobah. Tako prav sprostim se v naravi. Ja, v jeseni mi ni to všeč, da je precej megleno, deževno, postaja mrzlo, predvsem jutra so precej mrzla, popoldnevi pa topli in potem, kadar se odpravim kam na sprehod ali pa kam od doma, imam zjutraj jopo, popoldne pa mi je odvečna, pa potem jo moram s sabo nositi, samo odvečna prtljaga. Ja, jaz zelo rada igram na kitaro, to me sprošča. Zelo rada tudi pojem ob kitari in to zelo rada počnem. Ja, slabe plati tega hobija so v bistvu predvsem problem, če, nimaš posluha ali pa če je delni posluh. Akorde, ritem se da dobro naučiti, ko pa je potrebno pesem zapeti ob igranju, pa potem tisti ljudje, ki nimajo čistega posluha, ne najdejo prave intonacije. Jaz hvala bogu s tem nimam težav in zato zelo rada igram na kitaro. Ja, meni je zelo všeč so, papige so mi všeč, zato ker tudi jaz sem imela eno papigo v otroštvu in imam lepe spomine nanjo, tudi všeč so mi pernate živali. Ja, moramo biti pozorno na pozorni na njeno obnašanje in dobro počutje. papiga mora imeti urejen prostor za bivanje in dovolj hrane pa vode. Kletka mora biti čim večja, postavimo jo pa na mirno mesto, seveda ne sme biti prepiha in ne sme biti tudi izpostavljena soncu ali bližini radia, televizije in tako. Paziti moramo, da je v prostoru, kjer biva, tudi primerna temperatura, da papigo ne zebe ali pa da bi ji bilo prevroče. Če zboli, je potrebno obiskati veterinarja, da dobro poskrbi zanjo. Ljudje ogrevajo hiše na različne načine. Imamo centralni ogrevalni sistem, se pravi, da segrejemo vodo, ki zaokroži po radiatorjih. Vodo segrevamo lahko tudi na več načinov, na primer s trdimi gorivi, kot je les, ali pa peleti, sekanci. Lahko pa uporabljamo tudi tekoča goriva, to je pa kurilno olje. Pa imamo tudi ogrevanje na sončno energijo s sončnimi kolektorji ter, pač električno ogrevanje v obliki manjših prenosnih ogrevalnikov. Seveda poznamo tudi, talno ogrevanje in pa ogrevanje na plin s plinskimi kondenzacijskimi pečmi. Draga Špela, vabim te na mojo rojstnodnevno zabavo, ki bo dvajsetega januarja dva tisoč dvaindvajset v Domu krajanov Ajdovščina ob dvajseti uri. Lepo vabljena, se vidimo. Klara. Draga Sanja, vse najboljše za tvoj dvainštirideseti rojstni dan. Želim ti veliko sreče, zdravja, zadovoljstva in seveda lepih trenutkov.